ég hef stundum tekið svo til orða að nákvæmasta vísindagrein í heimi sé sú vísindagrein sem heitir að vera vitur eftir á ég ætla svo sem ekki að dæma um það hér og nú hvort að sú grein eigi mjög vel við hér en vil þó leyfa mér að fullyrða að það er alveg rétt sem formaður frjálslynda flokksins benti á í gær háttvirtir þingmenn guðjón arnar kristjánsson í ræðu sinni í umræðu um stefnuræðu forsætisráðherra að ríkisstjórnin hefði nú verið tekin í bólinu í þessu máli ég held að það sé alveg óhætt að fullyrða það þegar maður skoðar þetta mál lítur um öxl skoðar feril þessa máls að þá stendur það upp úr að öll viðbrögð stjórnvalda ríkisstjórnarinnar hafa verið frekar fálmkennd og máttvana við vissum það eða réttara sagt ríkisstjórnin vissi að fyrir síðustu alþingiskosningar vorið tvö þúsund og þrjú að bandaríkjamenn hygðust fara héðan með herþoturnar því var haldið leyndu fyrir kjósendum fram yfir kosningar en þessi frétt kom í dagsljósið síðar þá um sumarið þá þegar vissu náttúrulega allir hvert stefndi innrásin í írak var hafin með gríðarlegum kostnaði fyrir bandaríkjamenn bandaríkjamenn eiga við efnahagsörðugleika að stríða þeir hafa verið að loka herstöðvum víða ekki síst í evrópu röðin hlaut að koma að keflavík og íslandi fyrr eða síðar við í frjálslynda flokknum bentum á þetta strax sumarið tvö þúsund og þrjú við bentum strax á leiðir til úrbóta mér sýnist að hluti af þeim leiðum sem við töluðum um þá þegar séu innifaldar í því samkomulagi sem ríkisstjórnin hefur núna gert við bandaríkjamenn þremur árum síðar þremur árum síðar eftir að bandaríkjamenn eru farnir virðulegi forseti ég hefði frekar kosið að íslensk stjórnvöld hefðu staðið fastar í lappirnar í þessu máli gegn bandaríkjamönnum og rukkað þá þegar fyrir nokkrum árum um það hver framtíðin ætti að vera í þessum málum það er meðan við íslendingar höfðum þó að minnsta kosti einhverja samningsstöðu á meðan við höfðum einhverja samningsstöðu það er svo grátlega augljóst virðulegi forseti þegar maður skoðar þennan samning sem hér liggur fyrir að íslendingar hafa haft afskaplega veika samningsstöðu gegn bandaríkjamönnum þegar endanlega var farið í að ganga frá þessu samkomulagi það er alveg hárrétt sem bent hefur verið á hér í ræðum að bandaríkjamenn hafa hreinlega nánast stillt okkur upp við vegg og sagt svona verður þetta við erum farnir bless og við sitjum uppi með það sem þeir skilja hér eftir sig bæði mengun húsnæði og annað og kostnað að sjálfsögðu það er líka til marks um hve illa undirbúið þetta er allt saman af hálfu ríkisstjórnarinnar einmitt sú staðreynd sem háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon benti á í hér áðan í ræðu sinni það hefur ítrekað verið bent á að það hefði kannski verið gáfulegt að huga að mengunarmálum og undirbúa þann átt málsins

við skulum öll vona að sú mengun sé sem allra minnst og það muni ekki kosta mikið að þrífa upp eftir kanann við skulum vona það en eins og staðan er í dag þá vitum við ekki sem sagt ekki alveg hvað hér liggur undir steini

til að rífast yfir því hvað ríkisstjórnin hefði getað gert betur sú spurning sem vaknar nú hlýtur að vera sú hver er staðan hjá okkur íslendingum hver er framtíðin þurfum við íslendingar varnir þurfum við að vera í hernaðarbandalagi

með jái auðvitað þurfum við varnir og öryggiskerfi við eigum að vera áfram í nato það hefur alltaf verið skoðun frjálslynda flokksins einörð afstaða frjálslynda flokksins að við eigum að vera í nato við höfum staðið okkur vel innan þessa bandalags mjög vel vil ég segja við höfum staðið við allar okkar skuldbindingar við höfum ekki verið eins og mér finnst sumir

við höfum látið af hendi land og aðstöðu

til að starfa fyrir bandaríkjamenn og fyrir nato í gegnum árin við höfum staðið við allar okkar skuldbindingar við hefðum kannski átt að hafa það hugfast fyrr einmitt og mæta þessum vatnaskilum í varnarmálum okkar með svolítið meiri reisn þá hefðum við kannski náð meiri árangri ef við hefðum talað við bandaríkjamenn fullum hálsi

en þriðja spurningin var sú hér áðan

þá liggi fyrir í þessum samningi nægileg trygging fyrir okkur íslendingar um að hér yrði hægt að grípa til varna ef í harðbakkann slægi það veltur að vísu á ýmsum atriðum ýmsum þáttum sem þarf að uppfylla núna í framtíðinni hvort þetta verði eins skilvirkt og vonir standa til en auðvitað er það svo að hingað yrði hægt að senda með tiltölulega skömmum fyrirvara varnarherlið frá bandaríkjunum eða nato ríkjum hér í nágrenni okkar ef til þess þyrfti að koma sem við vonum að sjálfsögðu ekki auðvitað er það þannig ísland er ekki svo langt frá norður ameríku eða frá evrópu ég verð að segja að mér líst ágætlega á að nato ríkjunum og bandaríkjamönnum verði gefinn kostur á að stunda hér heræfingar í framtíðinni mér líst vel á það það er hið besta mál

sérstaklega á landi og líka á legi það þarf að efla landhelgisgæsluna og hún gæti að mínu viti og ætti að taka þátt í flotaæfingum hér í norðurhöfum með öðrum nato þjóðum í framtíðinni ég tel líka að við íslendingar ættum að koma okkur upp einhvers konar varnarliði kannski ekki mjög fjölmennu en þó liði sem fengi þjálfun til að geta unnið með herliði frá nato ef þess þyrfti og hér á landi yrði fyrir hendi einhvers konar vopnabúr sem hægt yrði að grípa til ef þess yrði þörf það er íslendingar gætu gripið til þess til að verja hendur sínar á meðan hjálp væri að berast frá nágrannalöndunum ég tel virðulegi forseti að með þessum hætti væri hægt að tryggja varnir landsins með mjög trúverðugum hætti til framtíðar

það er sjálfsagt mál með tilliti til glæpastarfsemi hvort sem um er þá að ræða hefðbundna glæpi eða hryðjuverk allar sjálfstæðar þjóðir hafa einhvers konar öryggisþjónustu á sínum snærum öll okkar nágrannalönd hafa það það er sjálfsagt og eðlilegt að íslenska ríkið hafi einhvers konar slíka þjónustu á sínum snærum einnig en að sjálfsögðu þarf það að vera bundið trúverðugu og öruggu æðra eftirliti ef svo má segja til að mynda á vegum þingsins takist okkur að haga þessum málum okkar með þeim hætti sem ég hef svona rissað upp hér í fljótum dráttum þá hef ég í sjálfu sér ekki miklar áhyggjur af því að hér verði ekki hægt að tryggja varnir og öryggi til framtíðar alls ekki virðulegi forseti ég minntist hér áðan á að við hefðum látið nato og bandaríkjamönnum í té

sem hafa verið mikils virði gegnum árin ég talaði um land en ég talaði líka um fólk það er einmitt mannauðurinn sem ég vil koma að hér í lok ræðu minnar og nefna aðeins ég verð að fá að segja virðulegi forseti að mér finnst okkur íslendingum og íslenskum stjórnvöldum til vansa hve lítið við höfum sinnt því fólki sem nú hefur verið að missa vinnuna á keflavíkurflugvelli þetta voru sex hundruð manns í fréttum nú nýlega var okkur tjáð að rúmlega hundrað væru enn án atvinnu nú þegar herinn er farinn við vitum í raun og veru ekkert um það hvað var um öll hin ég vil gera það að tillögu minni virðulegi forseti að einhverjir félagsvísindamenn taki sig nú til og geri könnun á því hvað varð um þetta fólk sem áður vann á vegum bandaríkjahers hvers konar störf hefur það fengið hvernig gekk því að finna sér ný störf við hæfi hvernig er afkoma þeirra í dag miðað við hvernig hún var þegar þetta fólk vann fyrir bandaríkjamenn ég lagði til hér í vor að það yrðu gerðir starfslokasamningar við þetta fólk kannski ekki síst þá sem hafa unnið lengi fyrir bandaríkjaher og eru kannski komnir á aldur fólk sem kannski hefur varið lunganum af sinni starfsævi í að vinna á vellinum mér finnst þetta vera siðferðislegt mál þetta fólk þó það hafi verið á launaskrá hjá bandaríkjaher við skulum ekki gleyma því þá hefur það verið að vinna og leggja starfskrafta sína í það að sinna varnar og öryggismálum landsins skiptir þá einu hvort það hafi unnið í eldhúsi eða á verkstæði eða einhvers staðar annars staðar þetta fólk hefur lagt sín lóð á vogarskálarnar til að hér væri hægt að hafa trúverðugan varnarviðbúnað á viðsjárverðum tímum á tímum kalda stríðsins til að mynda mér finnst að okkur íslendingum þetta fólk var að vinna fyrir okkur þó það væri kannski á launum hjá bandaríkjamönnum þá var það líka að vinna fyrir okkur ég tel að við hefðum átt að sinna þessu fólki miklu betur heldur en við höfum gert mér finnst að örlög þessa fólks hafi hreinlega gjörsamlega fallið í skuggann og nánast algjörlega gleymst

einhverjir mótmælendur sem hafa staðið í andófi gegn hernum um áratuga skeið hafa loksins fengið ósk sína uppfyllta gott mál og allt í lagi með það en þessu fólki hefur allt of lítið verið sinnt ég vil nota tækifærið hér virðulegi forseti til að hvetja ríkisstjórnina ráðamenn hæstvirtur forsætisráðherra til að gera ráðstafanir til þess að það verði haldið utan um þetta fólk og það verði séð til þess að úr málum þeirra leysist með sem allra bestum hætti enn og aftur helst hefði ég viljað að íslensk yfirvöld hefðu lagt fram einhvers konar pakka bæði með fjárhagsaðstoð og líka annarri aðstoð til að mynda varðandi endurmenntun og annað þess háttar þannig að þetta fólk sem hefur þjónað okkur öllum á sviði öryggis og varnarmála hefði getað átt að minnsta kosti jafngóða tíma framundan eins og það hefur þó að minnsta kosti átt á meðan það vann á vellinum lengra ætla ég ekki að hafa mál mitt um þetta hér að þessu sinni virðulegi forseti